virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um ráðstafanir í kjölfar samnings við bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á keflavíkurflugvelli aðdragandi málsins er þingmönnum að sjálfsögðu vel kunnur og óþarft að rekja hann í löngu máli viðræðum bandarískra og íslenskra stjórnvalda um framtíðarvarnir íslands og skil á landi og aðstöðu lyktaði með samningum sem kynntir voru tuttugasta og sjötta september síðastliðinn og undirritaðir í washington ellefta október samhliða viðræðunum við bandaríkjamenn markaði ríkisstjórnin stefnu um það hvernig standa skyldi að því að koma varnarsvæðinu á keflavíkurflugvelli með skipulegum hætti í arðbær borgaraleg not var ákveðið að fyrst um sinn færi utanríkisráðherra áfram með stjórnsýslu á öllu svæðinu til þess að engin óvissa væri um hvaða ráðuneyti eða stjórnsýslustofnun væri bær til að fjalla um mál svæðinu yrði síðan komið í áföngum í almenn not var reglugerð um stjórnarráð íslands breytt tuttugasta og níunda september síðastliðinn til að árétta að utanríkisráðherra færi með stjórnsýslu á varnarsvæðinu um slíkt hefur í auglýsingum að slíkt svæði hefði verið tekið í heild eða að hluta til annarra nota enn fremur var ákveðið að stofna þróunarfélag með aðkomu sveitarfélaga á suðurnesjum sem yrði leiðandi varðandi umbreytingu á þróun svæðisins meginmarkmið þess frumvarp sem hér er flutt er að skapa skýran lagaramma utan um yfirfærslu varnarsvæðisins á keflavíkurflugvelli úr hernaðarnotum yfir í almenn borgaraleg not í gildandi lögum eru engin ákvæði um það hvað verður um varnarsvæðið eftir að því er skilað að mati ríkisstjórnarinnar er hyggilegast að sú umbreyting sem stefnt er að gerist ekki á einni nóttu heldur í áföngum og með skipulegum hætti eins og frumvarpið kveður á um má benda á að þótt varnarliðið hafi farið af landi brott í lok september síðastliðins eru enn á varnarsvæðinu á keflavíkurflugvelli fjöldi mannvirkja í eigu atlantshafsbandalagsins sem lúta sérstöku skilaferli frumvarpið sem hér liggur fyrir tekur einungis til varnarsvæðisins á keflavíkurflugvelli en ekki annarra svæða sem bandaríska varnarliðið hefur skilað helgast það af sérstöðu keflavíkurflugvallar vegna stærðar svæðisins og mannvirkja sem þar eru og starfsemi sem þar hefur farið fram önnur svæði mun utanríkisráðherra taka úr notkun eða afmynstra ef svo mætti segja með einfaldri auglýsingu hefur reyndar þegar verið gefin út auglýsing um að svæðið í hvalfirði hafi verið tekið í borgaraleg not varnarsvæðið á keflavíkurflugvelli er samtals rúmlega áttatíu ferkílómetrar samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi verður svæðinu skipt í þrennt í fyrsta lagi flugvallarsvæði svæði a sem verður athafnasvæði alþjóðaflugvallarins í öðru lagi öryggissvæði svæði b sem verður ætlað til varnarþarfa þar með talið heræfinga og eftir atvikum friðargæsluæfinga og í þriðja lagi starfssvæði þróunarfélags keflavíkurflugvallar efh svæði c sem er það svæði sem koma á hið fyrsta í borgaraleg not samkvæmt frumvarpinu mun forsætisráðherra þegar það að kemur gefa út auglýsingu um að varnarsvæðið á keflavíkurflugvelli hafi verið tekið til annarra nota en varnarnota enn fremur er heimilað að tilteknir málaflokkar verði áfram á einni hendi þótt svæðið falli að öðru leyti undir almennar reglur þannig má gera ráð fyrir að fljótlega muni vera gefin út auglýsing um svæði c það er að það sé ekki lengur frátekið til varnarnota víkjum þá nánar að hinum einstöku svæðum virðulegi forseti í annarri grein frumvarpsins er mælt fyrir um hvernig staðið skuli að yfirfærslu keflavíkurflugvallar til samgönguyfirvalda flugvallarsvæðið er afmarkað á fylgiskjali en það hefur ekki áður verið skýrlega verið afmarkað landfræðilega mun nefnd sérfræðinga vinna tillögur um framkvæmd yfirfærslunnar og skila þeim ekki síðar en í febrúarlok á næsta ári þar verður meðal annars tekið tillit til varnarþátta og varnarmálahlutverks utanríkisráðuneytisins en þess má geta að flugbrautirnar sjálfar eru að mestu leyti í eigu atlantshafsbandalagsins þegar samkomulag hefur náðst milli ráðuneytanna um yfirfærsluna mun forsætisráðherra gefa út auglýsingu þar að lútandi ekki eru fyrirhugaðar sérstakar lagabreytingar aðrar enda ráð fyrir því gert í sjöundu greinar frumvarpsins að ekki verði lengur talað um utanríkisráðherra sem æðsta yfirvald í lögum um flugmálastjórn keflavíkurflugvallar hvað varðar öryggissvæði samkvæmt þriðju greinar þykir nauðsynlegt að taka frá afmarkað svæði til varnarþarfa samkvæmt samkomulagi íslands og bandaríkjanna munu bandaríkin halda árlega tvíhliða og eða fjölþjóðlegar heræfingar hér á landi og verður öryggissvæðið meðal annars frátekið til þessara nota í fjórða grein frumvarps er fjallað um svæði sem falið verður þróunarfélagi keflavíkurflugvallar efh inni á því svæði er meðal annars íbúðabyggðin sem bandaríska varnarliðið skildi eftir er þróunarfélaginu ætlað að annast umsýslu þessara fasteigna í umboði ríkisins félagið var stofnað tuttugasta og fjórða október síðastliðinn og hefur undanfarið verið unnið að gerð þjónustusamnings við félagið og er hann nú á lokastigi gert er ráð fyrir að umsýslu fasteigna á umræddu svæði taki félagið við umsýslu tiltekinna fasteigna á flugvallarsvæðinu og eftir atvikum á öryggissvæðinu eitt fyrsta verkefni félagsins verður að gera úttekt á fasteignum á svæðinu og tillögur um nýtingu þeirra enn fremur er félaginu ætlað að vera leiðandi varðandi þróun svæðisins í heild er ljóst að þarna er um eitt stærsta skipulags og þróunarverkefni á íslandi á síðari árum að ræða fasteignir á varnarsvæðum hafa fram til þessa verið undanþegnar opinberum gjöldum í fimmtu grein frumvarpsins er sú undanþága framlengd uns einstökum fasteignum hefur verið komið í almenn not með leigu eða sölu er ekki talið eðlilegt að ríkið greiði fasteignagjöld af ónýttu húsnæði eða húsnæði og mannvirkjum sem hugsanlega verða rifin að einhverju leyti frú forseti ég legg til að máli þessu verði að lokinni umræðunni vísað til annars um og háttvirtrar allsherjarnefndar